Gospođo predsjednice, ovo izvješće kolege De Backera o mogućnostima zelenog rasta za male i srednje poduzetnike odnosi se na učinkovito i održivo korištenje energije resursa i novih tehnologija te naglašava potrebu za onim što je izuzetno bitno, a to je transparentno, kvalitetno informiranje poduzetnika. Akcijski plan za zeleni rast daje smjernice svim državama članicama kako pomoći malim i srednjim poduzetnicima da iskoriste sredstva iz Europske unije koja se daju s ciljem prelaska na zeleno gospodarstvo. Malim i srednjim poduzetnicima koji su temelj gospodarstva i ključni za pokretanje rasta i razvoja potrebna je podrška i pomoć u aktivnom korištenju prilika otvorenih na razini Europske unije. Upravo zato sam podržala izvješće kolege De Backera o zelenom rastu kao poticaju da ekološke izazove pretvorimo u prilike za održivi rast i razvoj s ciljem kvalitetnijeg života za sve građane Europske unije.